Moje pokolenie lat 70. bardzo pragnęło, mając dwadzieścia lat, móc wyruszyć w daleką podróż, by poznać Rzym, Paryż czy Wiedeń i wiele innych sławnych miejsc naszego kontynentu. Jeśli udało się uzyskać paszport od władz komunistycznych, wyruszaliśmy autostopem z plecakiem na europejskie autostrady. Chłonęliśmy te sławne miejsca, które tak bardzo działały na naszą wyobraźnię zabytki, muzea, krajobrazy. Pukaliśmy do bram europejskich uniwersytetów, by podjąć studia na zachodnioeuropejskich uczelniach, często spotykając się z odmową lub koniecznością opłat, na które nie było nas stać. Dzisiaj Europa stoi otworem dla studentów poszukujących wiedzy. To jest europejska inwestycja w przyszłość naszego kontynentu. Dlatego wierzę, że Erasmus znajdzie się w centrum uwagi szefów państw członkowskich, którzy będą decydować o wielkości budżetu na ten program. Cieszę się, że Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za potrojeniem środków na program dla studentów i stażystów Erasmus, które mogłyby wynieść 45 mld EUR.

Erasmus daje młodym Europejczykom możliwość studiowania, szkolenia się i odbywania wolontariatu za granicą. Priorytetem mają być też wymiany zawodowe w sektorze edukacji, zwłaszcza w regionach przygranicznych zwiększyliśmy budżet na ten cel.